Incompetența guvernelor de dreapta ale României din ultimii doi ani a condus la corecții financiare și la presuspendarea recentă a celei mai mări părți din trei programe cofinanțate din fondurile structurale ale Uniunii Europene.

Pentru ca această presuspendare să nu conducă la diminuarea sumelor pe care România le poate absorbi în această perioadă financiară, guvernul României are la dispoziție două luni pentru a remedia deficiențele semnalate. Solicit Comisiei Europene întreaga disponibilitate și cooperare cu guvernul României pentru a remedia deficiențele și pentru a putea reîncepe cofinanțarea din fondurile europene a proiectelor care pot contribui la dezvoltarea economică și socială a României și de care românii au atât de mare nevoie.